Herr Präsident! Ich möchte gleich vorweg ein herzliches Dankeschön an unseren Berichterstatter, an Herrn Luigi Berlinguer, richten für diese ausgezeichneten Empfehlungen an die Kommission! Mit solchen Initiativen wie einer Verordnung über ein gemeinsames Verwaltungsverfahrensrecht können wir das Leben der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen im Verhältnis zu den europäischen Behörden, Institutionen, Agenturen und Ämtern erleichtern und ihnen helfen, schneller und effizienter zu ihrem Recht zu kommen. Das Verwaltungsverfahren soll den Bürgern insbesondere ein Sicherheitsnetz garantieren und die allgemein in den Mitgliedstaaten geltenden Verfahrensgarantien beinhalten. Die Kodifizierung der Grundsätze einer guten Verwaltung, die horizontal für alle EU Behörden gelten, ist unabdingbar. Die Europäische Union wird immer mit Vorwürfen des Regulierungswahns, der Überregulierung und der Schaffung von Erschwernissen für Bürger und für Unternehmen konfrontiert. Besonders im jetzigen Jahr der europäischen Bürger 2013 sollten jene Ideen von der Kommission aufgegriffen werden, die das Leben in Europa erleichtern und die Rechte der Bürgerinnen und Bürger stärken.